Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'edilizia abitativa sociale è sempre stata quando usata bene uno strumento straordinario, prezioso per favorire l'accesso all'abitazione a fasce sociali deboli. In questo periodo, cioè in uno dei momenti più duri dal dopoguerra grazie alla crisi economica e sociale di cui tutti noi conosciamo, da strumento prezioso si è dimostrato uno strumento indispensabile. Infatti, solo attraverso un uso attento e deciso di risorse pubbliche è possibile immettere politiche per la casa per milioni di persone di famiglie, che in caso contrario non potrebbero mai avere un alloggio dignitoso. Per questo ho votato con convinzione a favore di questa relazione, ed è decisivo che nell'Unione europea si sviluppi un'azione forte, usando bene anche i fondi strutturali, in grado di dare una spinta capace di favorire una moderna politica per l'abitazione sociale in grado di dare una risposta a milioni di persone.